Nach den Gesprächen, die wir in dieser Woche mit Opposition und Regierungsvertretern aus Chişinău, aus der Republik Moldau geführt haben, gehe ich davon aus, dass auch am Wochenende in Chişinău wieder große Proteste stattfinden werden.

Wir haben in den letzten Wochen in Armenien und in Georgien ähnlich starke Protestwellen erlebt, und die Regierungen Armeniens und Georgiens haben in beispielhafter Weise gezeigt, dass sie Bürgerrechte, dass sie ihre Bürgerinnen und Bürger respektieren, und wir im Europäischen Parlament erwarten sähnlich beispielhaftes demokratisches Verhalten in der Republik Moldau. Rechtsstaatlichkeit, Rechte der Opposition, Rechte der Anwälte der Opposition, Meinungsvielfalt müssen in der Republik Moldau respektiert werden. Die Proteste sind unserer Meinung nach berechtigt.

Ich würde empfehlen, dass diese Wahl so schnell wie möglich wiederholt wird. Ich teile die Entscheidung der Mehrheit der Kollegen, die über die Entschließung verhandelt haben, dass die Europäische Kommission die Auszahlung der makrofinanziellen Unterstützung aussetzen sollte.

Und wir sollten zusammen mit der Regierung Moldaus den Bankenskandal, diesen riesigen Betrug, auch endlich aufklären. Der Premierminister hat mir gesagt, zu 80 wisse man heute, wo das Geld, das verschwunden ist, sei. In Zusammenarbeit mit europäischen Polizeibehörden müssen diese Assets zurückgewonnen werden für die Bürgerinnen und Bürger Moldaus.